Debemos recordar que todos los países ―repito―, todos los países, deben cumplir con las leyes internacionales, y eso también afecta a los Estados Unidos. En 2009, el Presidente Obama, también Nobel de la Paz ―como la Unión Europea―, se comprometió a cerrar Guantánamo. Pero, a fecha de hoy, no ha hecho uso de sus poderes presidenciales para terminar con la detención arbitraria y sin cargos de unos 160 prisioneros de guerra. Instrumentalizar ―como ha hecho algún diputado del PPE― los lamentables y condenables hechos de Boston para impedir este posicionamiento es un ejemplo más de la doble vara de medir que algunos diputados tienen con relación a la vulneración de los derechos humanos.